Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani gospod minister, hvala za vaš odgovor. Po mojem mnenju bi morali imeti prav vsi bolniki, ki trpijo za sladkorno boleznijo tipa ena, pravico do brezplačnih tehnološko najnaprednejših pripomočkov brez kakršnihkoli doplačil, sploh pa ne tako visokih, kot jih imajo sedaj, ki pač neposredno diskriminirajo na podlagi premoženjskega stanja. Ob tem je nujno potrebno poudariti, da je sladkorna bolezen tipa ena resno in vedno bolj razširjeno obolenje. Posledice slabo urejene sladkorne bolezni so pa izjemne. SBT ena je navsezadnje vzrok za štirideset procentov vseh kardiovaskularnih obolenj, končno ledvično odpoved in dializo, motnje vida, slepoto, amputacije, vaskularno demenco invalidnost zaradi nevropatije. In stroški zdravljenja posledic SBT ena so že sedaj bistveno višji od stroškov, ki bi jih namenili za najsodobnejše pripomočke. V tem primeru torej ne gre za dodatno finančno breme zavarovalnice, ampak le za preusmeritev denarja iz kurative v preventivo, in zato me veseli, da se v stališču očitno, zelo približujete stroki. Kakor namreč navaja vodja oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, profesor doktor Tadej Battelino, so po desetletjih sedaj prvič na voljo metode zdravljenja, ki lahko pravočasno in učinkovito zdravljenje bolezni izboljšajo ter dolgoročno dejansko razbremenijo finance iz zdravstvene zavarovalnice. Zatorej, ker mi nekoliko zmanjkuje časa, bi še enkrat apelirala na vas, da res v okviru sprememb pravilnika še dodatno preučite možnosti, da ne bo več prišlo do zavračanja financiranja pripomočkov za argumentacijo, da je že vzel nadstandarden pripomoček in bo za tem doplačeval storitev ves čas. Vsem pacientom s sladkorno boleznijo tipa ena, bi zavod moral omogočiti tehnološko najnaprednejše pripomočke za nadzorovanje te zahtevne in potencialno usodne bolezni.